Monsieur le Président, le terrorisme islamiste est une barbarie qu'il faut combattre sans faiblesse.

Le premier, c'est que le terrorisme islamiste a profité de la porosité des frontières extérieures de l'Union européenne, c'est à dire de l'échec terrible du système Schengen. Les Français sont bien placés pour le savoir, car les terroristes du Bataclan sont presque tous venus de l'étranger. Or, le rapport refuse de reconnaître cette évidence. Le second regret, c'est que le rapport n'utilise jamais le mot islamiste. Il parle du terrorisme en général, alors que c'est bel et bien du terrorisme islamiste dont il est question.